Es sind drei Punkte, die meine Unsicherheit begründen.

Hier müsste schon vorher Bewegung hineinkommen, denn sonst wird das ganze Abkommen unter Umständen etwas zu einseitig.

Sollten diese Punkte geklärt sein, ist es für die Kommission angebracht einige Kolleginnen und Kollegen haben das schon angesprochen bei der Mandatserteilung auch das Europäische Parlament zu befragen.